alle multinazionali che entravano ed entrano ancora con un tappeto rosso all'interno del ministero delle Finanze del Lussemburgo. E quindi se noi non diamo una responsabilità politica in queste relazioni, dicendo quali sono i paesi e chi sono i responsabili, Juncker ad esempio, Dijsselbloem, che anche lui ha una responsabilità politica, visto che l'Olanda è un altro paese che non rispetta queste pratiche di buon costume che dovrebbero essere tra gli Stati e quindi il mio timore è che alcuni governi europei non abbiano la minima intenzione di cambiare le regole. E ci sono delle dichiarazioni molto interessanti che ha fatto di recente ad esempio Gramegna che si lamentava che le regole europee sugli aiuti di Stato non dessero certezza al business delle imprese.

Lo sappiamo tutti che business hanno le imprese a Lussemburgo e quindi, per quanto ci siano tante cose interessanti e che condividiamo in questa relazione, dal country by country reporting pubblico allo scambio automatico d'informazioni, se non diamo la responsabilità politica a queste persone e non la smettiamo di sostenerle alla Presidenza di questa Commissione europea e degli europei non avremo mai provvedimenti sicuri contro l'elusione fiscale.